Cyfryzacja dokumentów to jest jeszcze jeden element tego naszego rynku wspólnego, naszego wspólnego funkcjonowania w Unii Europejskiej i zanikania granic tak jak to wspomniał pan komisarz. Powinny one zanikać, a właśnie ciągle jeszcze w świecie cyfrowym te granice są odczuwalne i bardzo widoczne. Cyfryzacja dokumentów musi być bezpieczna i musi być dostępna. My musimy mieć jeden system europejski dla całej Unii Europejskiej, inaczej będziemy znowu godzinami, dniami, tygodniami i latami pracować nad tym, żeby ten system zharmonizować i to będzie tak trudne jak harmonizowanie praw, które już od dawna istnieją w Unii Europejskiej.

Gdybyśmy już dzisiaj mieli elektroniczne dokumenty, łatwo dostępne i pewne, gdyby te dane, tak jak mówimy na tej sali, mogły być zbierane raz od każdego, a nie wielokrotnie, gdyby odciski palców były w łatwiejszy sposób zbierane i bezpiecznie przechowywane, to oszczędzilibyśmy nie tylko poczucia braku bezpieczeństwa, że nasze dokumenty mogą być podrabiane, ale oszczędzilibyśmy cierpienia wielu tysiącom ludzi, którzy na naszym kontynencie tułają się bez papierów. Więc bardzo również zachęcam do przyspieszenia tego procesu dla nas i dla tych, którzy przybywają na nasz kontynent.